Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, d'abord, le Parlement n'a qu'un siège, c'est Strasbourg!

Les pêcheurs, dans toutes les régions côtières européennes, sont fortement touchés par cette augmentation du prix

En effet, les coûts d'exploitation de la pêche s'envolent lorsque le prix du pétrole augmente. La pêche artisanale, notamment, est sévèrement touchée.

Je souhaite que nous agissions ensemble pour que les entreprises puissent exercer leur activité malgré l'augmentation des coûts d'exploitation. Par cette question et la résolution qui suivra, je demande que les États membres puissent, le cas échéant, aider les professionnels de la pêche à maintenir leur activité sans pour autant fausser la concurrence.

Il ne s'agit en aucun cas d'augmenter le budget du Parlement ou le budget européen. Les aides de minimis sont des aides que peuvent accorder les États à leurs entreprises considérant qu'elles ne faussent pas la concurrence. Ce que je demande, c'est un peu plus de flexibilité pour les États membres. Je demande aussi à la Commission de bien analyser ma requête et de comprendre l'inquiétude de tout un secteur, qu'il est essentiel de préserver et de développer. La pêche, ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin d'un revenu décent, qu'il faut soutenir. En raison, notamment, de l'augmentation des importations des produits de la pêche et de l'aquaculture sur le marché européen, ce secteur est de plus en plus fragile.

Il est dans notre intérêt de préserver cette activité pour l'aménagement de notre territoire et de nos régions côtières, pour la sécurité alimentaire de l'Union européenne et pour sécuriser les emplois dans ce secteur.